Hvala, predsedujoči. Spoštovani minister, hvala za odgovor. Jaz sicer, res nisem pričakoval, da boste šli vi zdaj sami, na podlagi odločbe ustavnega sodišča, v spremembo zakonodaje in v se zavedam, da je to v prvi vrsti, pravica, ki so jo zdaj tudi s to odločbo ustavnega sodišča dobili zaposleni v bankah in jo bodo morali nadaljnja pota oziroma to zahtevo sami izpolniti. Tisto, kar sem vas pa jaz želel, opozoriti pri, da je onemogočeno, zaposlenim v hčerinskih družbah in poslovnih skupinah, vam bom pa na kratko razložil na, osebnem primeru. Jaz sem bil skupaj s kolegom v tisoč članskem kolektivu predstavnik delavcev v nadzornem odboru, kjer sva s kolegom zavrnila, predlog, po sklicu, seje, na kateri bi sprejeli sklep in direktorju dodelili trideset trideset plač odpravnine, za primer njegove razrešitve. Sledila je reakcija, in sicer ta, da smo šli v reorganizacijo, ustanovili poslovno skupino, v kateri je bilo štirinajst ljudi, od tega sedem poslovodstva, sedem pa članov, finančno-računovodskega sektorja. Določili so delavskega predstavnika in naredili zamenjavo obeh članov. Mene je, konkretno je, v posmeh, Zakon o soupravljanju delavcev pri upravljanju družb, zamenjal takratni generalni direktor, Gorenja, gospod Jože Stanič. To je v posmeh, delavski predstavnik, podjetja, v katerega nikoli ni bil poseben prijatelj, direktorja. Kot druga, kolega pa tudi, predstavnica banke oziroma tudi prijateljica direktorja, no. Jaz sem hotel samo opozoriti, da imamo, na drugi strani je bilo štirinajstim ljudem omogočeno, da so imeli svoje predstavnike, hkrati pa tisoč ljudi, ki so bili organizirani v, svetu delavcev kapitalsko povezanih družb, pa ni imelo in to se mi zdi, da se, deloma dogaja tudi še danes in, se pa zavedam, da je to tako, kot ste sami omenili, v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Hvala lepa.